Signor Presidente, onorevoli colleghi, le stragi di Parigi hanno stravolto l'agenda del vertice del G20 della scorsa settimana, obbligando i leader ad impegnarsi per trovare soluzioni alla minaccia terroristica. Tuttavia, le posizioni europee e all'interno della stessa NATO su come e a fianco di chi intervenire sono ancora distanti. Credo che dopo la tragedia di Parigi non ci sia più spazio per divisioni e tatticismi e che contro la minaccia del terrorismo, come ha ricordato il presidente Mattarella questa mattina, serva più che mai un'Europa unita, capace di intervenire in maniera risolutiva, in Siria, in Libano, in Libia e di coordinare tra loro i sistemi di intelligence nazionali. La situazione è delicata e complessa e deve quindi essere affrontata con una visione strategica condivisa, capace di guardare a lungo termine e di prendere in considerazione l'intero scacchiere regionale. Solo se riusciremo a dare nuova linfa alla nostra identità europea, saremo in grado di sconfiggere la minaccia dell'ISIS e di gestire il fenomeno migratorio, intervenendo anche alla sua origine. E su questo punto, com'è emerso dal vertice di La Valletta, tra Europa e Africa è necessaria una collaborazione rafforzata per combattere l'immigrazione illegale e quindi le reti criminali che le sfruttano.